Som veľmi rád, že sme sa dohodli na veľkosti písma, na výživových informáciách. Ako lekár podporujem veľmi a vítam to, že tam budú alergény, ale aj tie látky, ktoré spôsobujú rôzne intolerancie, a, prirodzene, je veľmi dobré, keď nebude niekto zavádzať obrázkom jahôd na obale, keď, vlastne, produkt bude obsahovať len nejakú esenciu alebo len nejaký parfém, ktorý vlastne vôbec nemôže pôvodnú potravinu nahradzovať. Je výborné, a to som rád, pán komisár, že ste hovorili o ďalších iniciatívach, ako o farbivách, do budúcnosti, o obsahu alkoholu, že sa to dostane do budúcich návrhov na vylepšenie tejto veľmi dobrej iniciatívy pani poslankyne Renate Sommer. Chcem jej poďakovať za vynikajúcu prácu.